din păcate, a devenit o problemă a Uniunii Europene, o dată cu intensificarea atacurilor cărora le cad victime cetățenii europeni. Sahelul se confruntă, în primul rând, cu pericolul terorist, care este tot mai prezent și căruia îi cad victime, în primul rând, europenii răpiți și uciși cu o frecvență înspăimântătoare. Totodată, aceasta este o zonă de tranzit pentru traficul de droguri și de arme, dar și un coridor pentru emigrația ilegală spre Europa. Cred că se impune o întărire a cooperării concrete cu autoritățile nord africane, pentru îmbunătățirea implicării forțelor armate și de securitate din regiune în combaterea terorismului. De asemenea, în plan politic, avem la dispoziție o serie de instrumente pentru a stimula cooperarea regională, în vederea contracarării acestei amenințări. Îmi exprim speranța că eforturile Uniunii Europene în planul asistenței tehnice se vor concentra, într o mai mare măsură, asupra susținerii procesului de dezvoltare, pentru că nu putem neglija faptul că grupările teroriste găsesc în Sahel un teren fertil, în special din cauza sărăciei populației și a fragilității autorității statale.